Aujourd'hui, le résultat, c'est que notre Union européenne est affaiblie.

Eh bien, je souhaite que vous ayez raison. À cela, il y a plusieurs conditions d'abord, il faut mobiliser l'ensemble des acteurs politiques et l'ensemble des institutions européennes dans le même sens. Ensuite, il faut réaffirmer haut et fort les principes qui ont fait l'Europe, c'est à dire la solidarité et l'esprit communautaire. Ensuite, il faut dire que le départ d'un seul pays de la zone euro n'est pas une hypothèse. Vous l'avez dit et c'est bien. Ensuite, il faut poser sur la table un paquet d'ensemble cohérent.

Enfin, il faut avancer vers une vraie gouvernance économique, mais il faudra progresser également vers une vraie gouvernance politique.